Pokles hrubého domácího produktu je o téměř čtyři procenta, velmi narůstá inflace a veřejné zadlužení roste každým dnem. Tyto nepříznivé hospodářské podmínky vyhnaly koncem března tisíce občanů do ulic po celém Bělorusku a v rámci poklidných demonstrací tito lidé dali najevo nesouhlas a nespokojenost s děním v zemi. Bohužel režim zareagoval velkými represemi. Z těch stovek zatčených bych chtěla připomenout, že jsou mezi nimi členové opozičních křesťansko demokratických a občanských stran. Jsou zatčeni za účast na pokojné demonstraci.